Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Der Euro ist ein Stabilitätsanker, auch in Krisenzeiten. Wir müssen mit einer Legendenbildung aufräumen, nämlich jener, dass der Euro und der Stabilitäts und Wachstumspakt Ursache für die Probleme Griechenlands oder anderer Länder sind.

Ohne Euro kein richtiges Korsett für die Ziele, die man sich setzen kann.